Aber auch darauf können wir uns nicht verlassen, weil auch jetzt die persönlichen Daten europäischer Bürgerinnen und Bürger in den USA nicht ausreichend geschützt sind. Das hat gerade auch der Datenskandal um Cambridge Analytica und Facebook gezeigt. Beide Unternehmen waren zertifiziert, und dennoch war und ist die Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte problemlos möglich. Mit der Wiedereinführung von Section 702 des FISA Acts sowie der Einführung des CLOUD Acts wird klar, dass der amerikanische Partner kein echtes Interesse an einer wirklichen Verbesserung der Situation hat.